Overal worden banken die in de problemen zijn gekomen geherkapitaliseerd, gesaneerd of zelfs failliet verklaard. Het is aan elke democratisch verkozen regering om te besluiten of de eigen belastingbetalers aan het redden van een nationale bank moeten bijdragen, behalve in de Europese Unie. De EU heeft geen boodschap aan de democratieën van de lidstaten en de door de eurofielen gedroomde bankenunie is daar opnieuw een voorbeeld van. Met een bankenunie dreigt het ESM, waar Nederland voor maar liefst 40 miljard euro aan bijdraagt, gebruikt te worden om noodlijdende banken in Europa direct van geld te voorzien zónder inspraak van de nationale regeringen.

Maar het komt natuurlijk neer op het afschuiven van schulden. Alle schulden, met name uit het zuiden, worden op één grote hoop gegooid en vervolgens kan het noorden ervoor opdraaien.